Lep dober dan, gospod predsedujoči, lep dober dan tudi vladni ekipi, lep dober dan tudi vsem ostalim prisotnim, čeprav zunaj sneži, pa bomo videli koliko bo lep. pred sabo imam predlog Zakona o koncesijskih pogodbah po nujnem postopku. Gre še za en okostnjak iz omare bivše vlade oziroma Ministrstva za finance, ki svojega dela ni opravila. Evropska unija je šestindvajsetega februarja dva štirinajst objavila Direktivo dva štirinajst skozi triindvajset EU in članicam EU naložila, da okvire s področja podeljevanja koncesij, ki jih ta Direktiva opredeljuje, v nacionalno zakonodajo prenesejo do osemnajstega aprila dva šestnajst. V besedah predsednika Odbora za finance, gospoda Roberta Polnarja, so Direktivo prenesle že vse države razen Slovenije. Po besedah državnega sekretarja, gospoda Dragonja, se je prejšnja vlada s predlogom Zakona neuspešno ukvarjala dve leti. Zaradi zamude roka je Evropska komisija zopet vložila tožbo, v kateri je za Slovenijo zahtevala dnevno denarno kazen v višini osem tisoč in nekaj evrov od datuma razglasitve sodbe. Čeprav nas je Zakonodajno-pravna služba Državnega zbora opozorila, da predlog Zakona ne opredeljuje jasno negospodarskih storitev splošnega pomena, tega niste popravili oziroma dopolnili z amandmaji. Predlagatelj zakona je bil izrazito nespreten pri pojasnjevanju vloge tega zakona v razmerju do drugih področnih zakonov. Čeprav je državni sekretar, gospod Dragonja, zatrdil, da se bodo področni zakoni uporabljali le, če niso v nasprotju s predlaganim zakonom, je Zakonodajno-pravna služba Državnega zbora opozorila, da v praksi prihaja do bo, bo, bo prihajalo do velikih nejasnosti, kateri deli posameznih zakonov se uporabljajo. Predlog zakona bi moral torej razmerja do posebnih zakonov, ki urejajo podeljevanje koncesijskih pogodb, jasneje urediti. Še zlasti to velja za Zakon o gospodarskih javnih službah in Zakon o javno-zasebnem partnerstvu , ki splošno, za več področij urejata podeljevanja koncesijskih pogodb. Predlagatelj zakona tega predloga ni upošteval. Tudi predstavnik državnega zbora, gospod Komac, je apeliral, naj ministrstvo zagotovi podporo lokalnim skupnostim, saj je vsebina predloga zakona nerazumljiva. Čeprav razumemo to vlado, da želi popraviti stvari, se, s katerimi se je neuspešno ukvarjala prejšnja vlada, ne moremo podpreti tega zakona, ki bo povzročil še več nejasnosti, kot jih je že tako ali tako z zvezi s podeljevanjem koncesij. Zato bomo v Slovenski nacionalni stranki glasovali proti predlogu zakona o nekaterih koncesijskih pogodbah. Hvala lepa za vašo pozornost. Hvala, gospod poslanec.